und das, was beim letzten Rat an kleinkarierten Streitereien im Hintergrund über Personalfragen stattgefunden hat, passen irgendwie nicht zusammen.

auch Interessen der Länder, die eigentlich gegen stärkere Integration sind, ein Stück weit in den Hintergrund treten sollten.

durch den Gipfel hier in Brüssel bestätigt worden, dass man mit immer geringeren Erwartungen nach Kopenhagen geht.

Das weiß man auch international. Wenn die Europäer jetzt auch anfangen, in Frage zu stellen, ob wir wirklich ein rechtlich verbindliches Abkommen wollen, dann wird damit ein Prozess im Rahmen der Vereinten Nationen in Frage gestellt, der über viele Jahre von vielen Europäern gefördert worden ist.

Im Hintergrund befürchte ich immer eins Sehr oft wird hier beschworen, dass Nachhaltigkeitsstrategien, Ressourceneffizienz und Klimaschutz die neuen Paradigmen für die europäische Wirtschafts und Industriepolitik sein sollen.

Ich habe den Eindruck, dass die Europäer so oft sie das betonen und so gern sie dem applaudieren in der Wirtschaftskrise sämtliches Vertrauen in diese zukunftsfähigen Jobs verloren haben und dass sie deshalb gerade in der Wirtschaftskrise die erfolgreichen Strategien, neue Jobs und Zukunftsmärkte zu schaffen, verspielen. Ich mache mir darüber sehr ernste Sorgen. Die Wirtschaftskrise ist die schlechteste Begründung dafür, keinen ehrgeizigen Klimaschutz zu machen. Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille, aber das spürt man an keiner Stelle der europäischen Entscheidungen im Europäischen Rat.